Ich sage von morgen, weil es ist auch angeklungen man es durch eine verbesserte Aerodynamik schaffen wird, dass die Lkws von morgen erstens umweltfreundlicher werden, zweitens sicherer werden und drittens was fast mindestens genau so wichtig ist mehr Komfort für den Fahrer in der Fahrerkabine bedeuten werden.

Dass es keine generelle Zulassung grenzüberschreitend für die Gigaliner gibt, rundet das Ganze noch ab.